Monsieur le Commissaire, l'Union peut et doit avoir un rôle dans la stimulation de cette compétitivité et la compétitivité d'une économie ne réside pas uniquement dans le coût du salaire.

Une main d'œuvre formée, qui vit et travaille dans des conditions de protection sociale, dans un État où les secteurs privé et public investissent dans la recherche, avec des infrastructures de transport et de communication avant gardistes, est une main d'œuvre qui contribuera à la compétitivité de l'Union. Nous appelons, depuis des mois, à une gestion plus raisonnable de la crise qui ne se concentre pas que sur les économies budgétaires mais aussi sur l'investissement pour la croissance, l'emploi et l'inclusion sociale. Or, les textes sur la gouvernance économique continuent à menacer les systèmes d'indexation salariale utiles au maintien de la consommation interne et les accords collectifs du travail. Des déclarations inacceptables contre le modèle social européen sont exprimées au plus haut niveau. Ne pensez vous pas que toutes ces visions, notamment